Violările drepturilor omului în Coreea de Nord sunt atât de numeroase, încât e imposibil să realizăm o listă completă.

E extrem de îngrijorătoare, de asemenea, situația pedepselor colective, care merg uneori până la trei generații de persoane trimise în sisteme de încarcerare dominate de brutalitate, de tortură, de muncă forțată și, așa cum spunea și domnul Tannock, de execuții publice.

Închei spunând că, deși guvernul Coreei de Nord a acceptat să ia parte la revizuirea universală periodică a Consiliului pentru drepturile omului de la Națiunile Unite, e grav faptul că nu a acceptat până acum niciuna dintre recomandările pe care le a primit în acest cadru.